Señora Presidenta, en la misión de observación electoral que varios compañeros realizaron en 2015 a Nagorno-Karabaj se reencontraron con un pueblo que intenta vivir en libertad y democracia, con pluralidad política, un poder judicial independiente, libertad de prensa, etc. Una pequeña nación que ha sufrido lo indecible y que se merece un futuro en paz y dignidad, aunque todavía no reciba reconocimiento internacional. En mi opinión, ese futuro pasa por un acuerdo basado en el derecho de autodeterminación. Respeto y reconocimiento garantizarán seguridad y estabilidad. En ese camino, es esencial que Armenia y Azerbaiyán acepten el mecanismo de investigación de violaciones del alto el fuego propuesto por el Grupo de Minsk. Armenia ya ha declarado estar dispuesta a dialogar sobre dicho mecanismo, sin el cual las partes seguirán acusándose mutuamente de iniciar las hostilidades y Nagorno-Karabaj continuará estando lejos de la solución negociada y permanente que su población reclama.